virðulegi forseti ég fagna þessari skýringu háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar ég held að við sjáum hnattvæðinguna með nokkuð eigum hætti ég held að það sé mjög mikilvægt að við gætum nákvæmlega að þessu og við styðjum fátæk ríki til þess að byggja upp heilbrigð samfélög sem eru sjálfbær til lengri tíma litið en í því samhengi má aldrei gleyma því að ávinningur okkar af efnahagslegri uppbyggingu skapast ekki bara af því að við höfum byggt upp gott velferðarkerfi það skapast líka af því að við höfum opnað glugga og leyft umtalsverðum trekk að myndast og við höfum reglna heilu og hálfu atvinnugreinarnar og satt að segja allt þjóðlífið sérstaklega á síðustu árum með upptöku evrópskra reglna en við höfum reglna það ekki með séríslenskum reglum heldur með alþjóðlega viðurkenndu regluumhverfi sem hefur gert það að verkum að okkar fjárfestar hafa átt tækifæri til að fara til annarra landa skapa þar auð og flytja hann aftur heim og við höfum búið í haginn til að aðrir geti komið og nýtt sér með sama hætti frelsi hér á íslandi þannig að grundvallaratriðið er held ég að við eigum að byggja upp með nákvæmlega sama hætti og háttvirtur þingmaður nefndi innviði fátækra ríkja og styðja þau til þess en við verðum jafnframt að styðja þau til þess að hafa sjálfstraust og getu til að taka við erlendu fjármagni bjóða það velkomið og byggja upp með þeim hætti atvinnulíf í löndunum og lykilatriðið í því efni er að hafa gluggana býsna vel opna leyfa umtalsverðum trekk að myndast þannig að vel gusti um